Schade ist, dass die wichtigsten und relevantesten Fragen letztlich nur in der Review Clause gelandet sind.

Es ist kein Wert an sich, dass wir immer komplexere und unüberschaubare Finanzinstitutionen zulassen.